Tyto problémy budou ještě větší s tím, jak stárne populace. Moderní technologie mohou částečně nahradit i přítomnost lékaře. V dnešní době, kdy zejména aktivní část populace preferuje možnost elektronického zdravotnictví, je to jistě cesta. Ale je třeba pamatovat na starší generaci a na lidi, kteří s digitálními technologiemi zatím neumí pracovat nebo nemají připojení. Proto i při zavádění těchto služeb elektronického zdravotnictví je potřeba pamatovat na dostupnost a vybavenost a proškolenost personálu.